Je voudrais aussi dire à M me la Commissaire, qui ne semble pas partager les objectifs chiffrés qui ont été fixés dans le rapport par M me Sartori, que nous prenons en compte, bien sûr, sa remarque, mais qu'il est important, de toute façon, que nous fassions le maximum pour assurer un niveau de protection